Ja, dovolite, da se odzovem na besedo gospoda Krajčiča, ki ga sicer zelo cenim, ker vem, da pozna področje kmetijstva, predvsem pa gozdarstva, ampak me je malo zmotilo, ko je rekel, lepo je govoriti o manj davkih, problem pa je praksa, ker nekje moramo nekaj vzeti, nekje pa moramo nekaj dati. In ravno tukaj je ta, bi rekel, dvoboj konceptov. Vi ste oziroma ta vladna koalicija oziroma ta vlada mimo zakonov, mimo državnega zbora, če želite, dali javnemu sektorju ... Koliko že? Sploh veste? Tristo milijonov, gor dol, ne, ni problema. Z lahkoto. Na drugi strani bo pa kdo to plačal, sicer malenkost, ampak tudi kmet, in tukaj je to naše problematiziranje. Ni problematiziranje to, realni sektor - javni sektor. Nikakor ne, ampak najprej mora imeti pogoje, kdo. Realni sektor, da ustvarja. Vi v tem primeru tega zakona ne dajete kmetu spodbudo, da bi bolj ustvarjal, ampak mu dajete namig, beži iz kmetijstva, pred letom dva tisoč dvajset, ko bo KD v polni meri zaživel, ker boš imel probleme s KD-jem, z dohodnino, z javnimi sredstvi, bojo se spraševali tudi manjši prevzemniki kmetij, se mi splača delati, se mi splača imeti otroke, ki bodo zaradi tega, ker sem kmet, ob otroški dodatek, ob štipendijo in tako naprej. Tukaj je ta dvoboj. Mi nimamo problema, da ste, kot ste rekli, se v teh sto dneh pohvalili z uspehi, ampak nekomu ste dali, drugemu po jemljete. In potem kričite: "Ja, zaradi opozicije bo potreben nov ZUJF." Ne, ne, vi ste dali tristo milijonov, mi pa tukaj želimo samo en majhen segment, recite, dovolj je dvigovanja davkov, pa ste vi proti. Zakaj ste proti? Zato, da boste drugje dajali nekomu, ali je pošteno ali pa ni pošteno, ki se lahko vprašamo ali si zasluži nekdo več ali ne. Mi tukaj pri tem zakonu, in o tem danes govorimo, trdimo, da si slovenski kmet ne sme zaslužiti slabšo obravnavo v letu dva tisoč devetnajst, kot jo je imel prej. Nas motijo te prehodne določbe, ker kot je rekel prej kolega Andrej, prejšnji minister oziroma ministrica za finance je ugotovila, o Jezus Marija, s temi KD-jem bomo pa slovenskega kmeta ubili, ampak slej ko prej bojo volitve, eno leto bomo dali celo jim malo odpustka, ne, kako smo lepi, potem z drugim letom bomo jim nekako izenačili, potem pa bo prišla naslednja vlada, naslednja koalicija, to ste vi tamle, razen tistegale dela SNS-a, ki se morate s tem ukvarjati. In bistvu vi ste, namesto da bi bili pametni, pa bi rekli, okej, če je prejšnja vlada se zmotila, recimo stop. Ne, ampak vi nadaljujete in na koncu boste vi krivi za zakon iz prejšnjega mandata, ko se bo v polni meri začel izvajati. In tukaj mi pravimo, dovolj je obremenjevanja slovenskega kmeta. Vi pa nasprotno trdite, dajmo slovenskega kmeta obremeniti, davčno, da se bomo lahko potem hvalili, kje bomo drugam dajali. Tukaj je naš oziroma drugačen pogled. Mi trdimo, da si kmetje ne zaslužijo višjega katastrskega dohodka, vi pa pravite, kmetje, kaj vam bomo dali leta dva devetnajst, petinsedemdeset procentov osnove leta dva dvajset pa sto procentov osnove. Tukaj ta koncept in mi trdimo, dovolj je tega. In če bo danes ta zakon sprejeli, bomo dali signal slovenskemu kmetu, da je prejšnja vlada naredila napako in da smo se poslanci tega državnega zbora, med katerimi vas je ogromno novih, rekli ne. Mi za razliko od prejšnjega mandata bomo prisluhnili slovenskemu kmetu, ampak glede na stališča poslanskih skupin, še enkrat bom to povedal, prihajamo do reciklirane vlade in koalicije, kjer si preberejo mnenje vladnih uslužbencev in to vzamejo zdravo za gotovo, ne vedo pa, da so se spremenile situacije na terenu. Hvala.